Przyjęty w 2008 roku pakiet klimatyczny zawierał warunek zmiany celów, mianowicie wiążące zobowiązanie innych gospodarek świata do tego, aby wprowadzić analogiczną redukcję w zakresie celów, która byłaby zgodna z kierunkiem działań Unii Europejskiej.

Która z tych gospodarek również przyjęła wiążące zobowiązanie obniżenia celów, że my znowu te cele zmieniamy, skoro to miało być warunkiem?